forseta hefur borist bréf um afturköllun þingmáls hæstvirtur innanríkisráðherra ögmundur jónasson kallar aftur þingmál númer fjögur hundruð og sjö flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála